Desde la Comisión apoyamos totalmente lo que acaba de decir el representante del Consejo y quiero añadir tres aspectos concretos. En primer lugar, quiero señalar que coincido plenamente con lo que ha dicho el Presidente del Consejo existe un progreso claro con más de 20 planes de acción nacional implantados a escala mundial, además del nombramiento del primer Representante Especial de las Naciones Unidas para la violencia contra la mujer en conflictos armados. El segundo punto que quería presentar ante todos ustedes es que, desde la Comisión, creemos que hay que trabajar más en la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en conflictos, y, en particular, contra la violencia sexual y de género, algo que continúa ocurriendo y destruyendo la vida de muchas personas. Y en tercer lugar, la Unión Europea deberá dar ejemplo aplicando la Resolución 1325 y las resoluciones que la desarrollan. Tenemos que seguir prestando atención a las necesidades de las mujeres y niñas que se ven afectadas por conflictos armados y también en las situaciones tras los conflictos, a través de programas que financien, por ejemplo, la prestación de servicios médicos para las supervivientes de violencia sexual y de género, a través de un trabajo en equipo con la sociedad civil para fomentar la participación de la mujer en la construcción de la paz y la seguridad, y, por supuesto, trabajando estrechamente con las Naciones Unidas en la elaboración de los indicadores que la Secretaría General ha desarrollado.